Astăzi, acești gauleiteri îi impun României un acord aberant, în virtutea căruia din 400 de spitale existente în țară să fie lichidate între 150 și 200. Până acum au fost închise 71 de spitale și au murit oameni nevinovați.

Cică aceste spitale nu sunt rentabile, dar nicăieri în lume spitalele nu produc bani, beneficiile aduse de ele fiind de altă natură. Iată de ce, alarmat de acest genocid, eu am depus plângere penală împotriva reprezentantului FMI în România, Jeffrey Franks, precum și a cozilor de topor autohtone. Fac apel la Parlamentul European și la Organizația Mondială a Sănătății să ia atitudine, pentru a împiedeca transformarea unei țări membre a Uniunii Europene într un lagăr de exterminare. Astăzi, marea finanță care încearcă să instaureze o nouă ordine mondială ne extermină pe noi, dar mâine s ar putea să vă extermine și pe voi.